Monsieur le Président, cher Président Tusk, c'est toujours un plaisir de vous accueillir, et je suis sérieux, car nous sommes tous convaincus, ici, que la consolidation et l'approfondissement du projet européen ne se feront pas contre les États membres mais avec eux, et c'est vous qui en présidez le Conseil. C'est pourquoi, après ce qui fut probablement le meilleur discours sur l'état de l'Union prononcé ici par le président Juncker en septembre, je me réjouissais à l'idée de vous écouter évoquer ici votre vision de l'avenir de l'Europe. Je dois bien vous avouer ma déconvenue, parce qu'en fait de programme des dirigeants, ce que vous nous offrez, c'est un calendrier de réunions agrémenté des sujets

Et donc grande nouvelle haut les cœurs le Conseil européen se met à organiser ses travaux.

Mais au delà de la boutade, je veux pointer le contraste de plus en plus saisissant entre l'institution que vous présidez et celle à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir. Je voudrais prendre pour exemple la politique d'asile et de migration, sujet capital du sommet de la semaine dernière, au cours duquel vous avez réaffirmé et on s'y attendait évidemment l'option de l'Europe forteresse, prête à passer les accords les plus infâmes avec les régimes, voire les chefs de guerre, les plus détestables, pour qu'ils nous assurent que plus aucun de ces malheureux ne mette un pied, un orteil sur le territoire de l'Union européenne. Mais, comme aucune forteresse, Monsieur Tusk, n'est impénétrable, il se fait qu'un certain nombre de nos États membres continuent à être confrontés au défi des migrations je pense bien sûr à la Grèce, à l'Italie, à l'Espagne, à Malte ou à la Bulgarie et ils sont laissés seuls vis à vis de ce défi. C'est bien sûr du règlement de Dublin dont je veux parler.

Juncker, a fait une proposition visant à corriger ce système injuste. La semaine dernière, après un travail intense mené de main de maître par Mme Cecilia Wikström, ici, le Parlement a amélioré le texte initial pour que désormais les États membres assument de manière solidaire la réponse au défi des migrations et l'accueil des demandeurs d'asile. Cher Monsieur Tusk, j'étais en salle de presse du Conseil la semaine dernière et je suis allé vous écouter à la conférence de presse.

Je voudrais continuer en évoquant la lutte contre une concurrence fiscale débridée. Ici encore, alors que la Commission et le Parlement veulent avancer, le Conseil que vous présidez est le garant d'un immobilisme dont les seuls bénéficiaires sont ceux qui devraient être les plus gros contribuables je pense évidemment aux multinationales et aux grandes fortunes. Vous me direz que, sur un autre sujet épineux la question des travailleurs détachés, qui empoisonne depuis des années le débat européen le Conseil a pu s'accorder hier soir. Je m'en réjouis, mais c'est sur un texte nettement moins protecteur que celui adopté par le Parlement sous la houlette de Mmes Morin Chartier et Jongerius. Soyez certains que nous défendrons bec et ongles notre texte, qui vise d'abord et avant tout non pas à protéger le marché intérieur, mais à protéger les travailleurs de l'exploitation.

Le Parlement rassemble des personnes issues des mêmes pays et des mêmes familles politiques que le Conseil. Alors expliquez moi comment il est possible, dans ce Parlement, de traiter de sujets aussi compliqués que ceux dont vous traitez et d'arriver à des accords à la fois ambitieux et soutenus par de très larges majorités, chose qui se révèle souvent difficile, voire impossible au Conseil.

Ils auraient pour boussole la conviction qu'il n'y a, au XXIe siècle, de souveraineté que partagée et que leur mission est la protection du bien être de tous et pas d'une minorité. Armés de leur courage parce qu'après tout, ce sont eux qui sont investis de l'autorité politique suprême dans chacun de leur pays ils sauraient chaque fois que nécessaire donner les impulsions requises pour dépasser les égoïsmes nationaux et les mesquineries politiciennes. Au lieu d'incarner la force de l'immobilisme, ce seraient eux qui pousseraient la Commission à faire preuve d'encore plus de célérité et d'ambition pour apporter des solutions innovantes aux défis de ce siècle.

Comment fait on pour éviter de créer un cyberprolétariat? Je pense évidemment à la question de la transition écologique de nos sociétés qui devrait être la stratégie maîtresse de l'Union. Ce serait le Conseil qui mettrait au défi le Parlement d'aller plus vite pour trouver un accord afin qu'on soit en mesure de négocier. Alors permettez moi de conclure en citant un compatriote, Jacques Brel Rêver un impossible rêve,